Señor Presidente, sin duda, la política de cohesión ha contribuído al aumento de la productividad en todas las regiones de la Unión Europea y a eliminar disparidades regionales y, qué duda cabe, ha sido fundamental para todos los ciudadanos y está ayudando y ayudará a combatir la crisis económica y financiera que padece

La primera, el producto interior bruto fundamental, complementado con otros indicadores por parte de las autoridades nacionales y regionales. Segunda idea, una categoría intermedia para poder tratar a todas las regiones que no cumplen la convergencia y no acaban de acceder a la competitividad, de tal manera que puedan tratarse situaciones análogas de manera análoga y no se produzca, en ningún caso, un cambio abrupto para estas regiones.

3. Dos peticiones eliminar la distancia máxima de 150 kilómetros para que puedan acceder a la cooperación transfronteriza muchas regiones, como, por ejemplo, las Islas Baleares, y, otra idea dice el informe que las lenguas de trabajo de la Unión son el francés, el inglés y el alemán.